Predsednik, hvala za besedo. Še enkrat vse prav lepo pozdravljam. Povedati moram, da živimo v globalnem svetu, da Slovenci živijo znotraj slovenske meje in izven slovenskih meja. Večino poslancev poslanske skupine DeSUS to sploh ne zaskrbljuje. Ponosni smo, da jih imamo, tako doma kakor tudi v tujini. Seveda, vsem bi bilo fajn zagotoviti dobro življenje v državi, ampak glede na to, da so bili časi takšni, kot so bili, so Slovenci tudi odhajali izven slovenskih meja. Povedati tudi moram, da se v imenu večine poslanske skupine distanciramo do razprave, gospoda Roberta Polnarja, predvsem zaradi tega, ker ocenjujemo, da to ni naše stališče in da on razpravlja, tako kot on misli.